Herr Stoyanov, Sie sollten sich das Gesetz näher anschauen. Darin steht, dass nicht Russisch die zweite Staatssprache ist. Aber wir machen auch in dieser Entschließung klar, dass die Minderheitensprachen nach den Regeln des Europarats auch in der Ukraine zu gelten haben.

Bitte nicht neue Märchen auftischen, die dann zu Alibis führen!

Und bitte jetzt nicht solche Argumente heranziehen, wie Sie das tun!